Signora Presidente, ringrazio i relatori e, avendo poco tempo a disposizione, non mi soffermerò sui dati negativi ma sulle proposte concrete che sono emerse per dare reali opportunità ai giovani. Primo formazione duale, cioè formazione legata alle imprese e al mondo del lavoro. Secondo promozione dell'imprenditorialità giovanile, garantendo un accesso più facile al credito e al microcredito. Terzo start up per i giovani imprenditori per valorizzare idee e talenti. Quarto monitoraggio dell'utilizzo degli 82 miliardi di euro di fondi europei non assegnati dell'attuale programmazione destinati all'occupazione giovanile. Ricordo che fino a questo momento ne sono stati spesi poco più di 16 miliardi. Quinto massimo impegno per una più efficace utilizzazione dei 6 miliardi di euro della prossima programmazione destinati all'Iniziativa per i giovani. Sesto consultazione obbligatoria dei giovani sui temi del lavoro e della formazione. Nel concludere, signor Presidente, comunico di aver presentato, insieme ad altri colleghi, un emendamento per incoraggiare gli Stati membri alla riduzione del cuneo fiscale a favore delle PMI che assumono giovani.